Așa cum am spus în răspunsul meu, nu dorim în niciun fel să anticipăm cu privire la posibile acțiuni viitoare.

Deci, așa cum am spus, nu facem speculații cu privire la ipotetice situații viitoare.